Für jeden Kapitalmarkt ist es wichtig, dass es sichere Wertpapiere gibt. Wir wissen, dass sichere Wertpapiere leider selten sind. Wir wissen, dass Verbriefungen kein ausreichendes Maß an Sicherheit gewährleisten. Spätestens seit der Finanzkrise ist das jedem bewusst geworden. Wir wissen, dass Staatsanleihen kein ausreichendes Maß an Sicherheit gewährleisten.

Das ist ein Wertpapier, wie wir es in der Eurozone brauchen und wie wir es in der Kapitalmarktunion brauchen. Vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich, dass die Pfandbriefe oder gedeckten Schuldverschreibungen relativ schlecht entwickelt sind in der Europäischen Union, dass es nur eine überschaubare Anzahl von Ländern gibt, die eine ausgeprägte Pfandbrieftradition haben und dieses Instrument seit Jahrzehnten und zum Teil seit Jahrhunderten sehr erfolgreich nutzen, während andere Länder der Europäischen Union wenig Erfahrung damit haben und zum Teil noch nicht mal eine entwickelte Pfandbrief Gesetzgebung haben. Dem leisten wir jetzt Abhilfe dadurch, dass wir Richtlinie und Verordnung in diesem Parlament verabschieden. Es ist insbesondere die Richtlinie, die ich hier würdigen möchte, weil die Richtlinie gleichzeitig Richtschnur ist für die sich entwickelnden Märkte in der Europäischen Union, die mit dem Pfandbrief ein wertvolles Finanzierungsinstrument schaffen können und die sozusagen diese Richtschnur nutzen können, um genau das in ihre eigenen Gesetze zu übertragen, was sich seit langer Zeit bewährt hat, was die beste Praktik im Bereich der Pfandbriefe bzw. gedeckten Schuldverschreibungen ist. Wir haben uns viel Mühe gegeben, in dieser Gesetzgebung diese besten Praktiken umzusetzen, indem wir ausführlich über die Qualität der besichernden Wertgegenstände gesprochen und verhandelt haben. Und ich glaube, wir sind zu einem guten Ergebnis dabei gekommen. Wir haben die Pfandbrief Richtlinie jetzt so gestaltet, dass wir zwei verschiedene Klassen von Pfandbriefen unterscheiden, nämlich einmal den bewährten Pfandbrief, die Werteschuldverschreibung, so wie sie auch in der Kapitaladäquanz Verordnung definiert wird das Produkt, das 97 des Marktes nutzen und das ein großes Vertrauen von Investoren nach sich gezogen hat. Und dann ein neues Marktsegment ein Marktsegment für Innovation, ein Marktsegment für Wachstum, das wachsen soll und neue Finanzierungsmöglichkeiten, aber auch neue besichernde Wertgegenstände erforschen, testen und zur Marktreife führen soll. Das sind gute Rahmenbedingungen dafür, dass sich die Pfandbriefe als Finanzierungsinstrument in der Europäischen Union durchsetzen, und auch gute Rahmenbedingungen dafür, dass diese Art von Wertpapieren von außerhalb der Europäischen Union angenommen wird, dass wir international Standards setzen für dieses Finanzierungsinstrument.

Wir werden aber hoffentlich auch Emittenten anziehen können, jedenfalls dann, wenn die Kommission hoffentlich bald auch eine Äquivalenzentscheidung verabschiedet, sodass unser Markt geöffnet wird und nicht abgeschlossen wird gegenüber denjenigen, die ebenfalls interessiert daran sind, dieses Instrument zu nutzen. Ich glaube, wir haben hier einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Ich freue mich auf die Debatte mit den Kollegen. Ich hoffe auf eine breite Zustimmung morgen im Plenum, und insbesondere hoffe ich natürlich auf große Akzeptanz des Instruments in der Kapitalmarktunion der Europäischen Union.